Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un contesto di crisi di questo tipo, nonostante gli alti livelli di disoccupazione e una crescita del PIL negativa o pari allo zero e un tasso di inflazione molto basso con rischi deflazionistici, la politica monetaria della BCE è comunque riuscita a ridare fiducia ai mercati finanziari e agli investitori dell'area euro e di questo, Presidente Draghi, tutti gli europei le sono grati. Bene quindi le politiche per gli investimenti, ma servirebbe davvero maggiore connessione con l'economia reale per limitare la frammentazione dei mercati e soprattutto per supportare le piccole e medie imprese. Oggi, per la prima volta, Lei ha spiegato il contenuto dell'espressione riforme strutturali scendendo nel dettaglio semplificazione amministrativa, quella che in tanti paesi manca e la cui mancanza continua a creare danni e ritardi alla piccola e media impesa. Il problema principale di questo periodo quindi, più che di politica monetaria è di politica finanziaria. Il contatto politico di questi giorni fra la BCE e il governo greco non può garantire prospettive per una stabilità finanziaria.

Dal contrasto totale, due settimane fa, con la decisione della BCE di non accettare più i titoli di Stato greci a garanzia dei prestiti, alla crescita delle borse greche, dopo la presentazione delle nuove misure per il rilancio dell'economia e la decisione di estendere fino a giugno il piano di salvataggio, passando poi per la proroga di due settimane del piano di liquidità di emergenza concesso alle banche greche dalla BCE.

E poi, nel pomeriggio, la dichiarazione del ministro delle Finanze greco non avremo problemi di liquidità nel settore pubblico, ma avremo problemi nel ripagare le rate al Fondo monetario internazionale ora e alla BCE a luglio. Ecco, Presidente, è proprio questo clima di incertezza che va sciolto. Perché Lei sa che su questo tema si gioca la credibilità dell'Europa.